frá umhverfisráðherra skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað sextíu og átta um kostnað við utanlandsferðir frá ásmundi einari daðasyni svar dregst til loka nóvembermánaðar frá fjármálaráðherra skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað fimmtíu og fjögur um virðisaukaskatt af erlendum blöðum frá merði árnasyni svar dregst